Pane předsedající, jak už zde bylo řečeno, toto je opakovaná debata ke kauze Rohingyů. Sám jsem minule také vystupoval a musím říci, že je samozřejmě třeba toto pokračující a eskalující násilí odsoudit. Ale sami vidíme, že samotné odsuzování ze strany Evropského parlamentu k ničemu nevede, ba naopak, situace eskaluje. Hovoříme zde o dalších tři sta tisících Rohingyů, kteří byli vyhnáni do Bangladéše, a hranice byla zaminována, aby se nemohli vrátit do své vlasti. Já si myslím, že je třeba už reálně hovořit o konkrétních sankcích, o tom, co může Evropská komise, co mohou orgány Evropské unie v tuto chvíli udělat z pohledu sankcí vůči barmskému režimu, a hlavně také o tom, jakou humanitární pomoc poskytnout, protože situace v Bangladéši je velmi napjatá. Bangladéš v tuto chvíli živí několik set tisíc uprchlíků na svém území. To jsou asi konkrétní věci, které můžeme udělat. Já tedy také sdílím odsudky a rozčarování nad nositelkou Nobelovy ceny, ale hlavním viníkem celé situace je armáda v Barmě, to bychom neměli zapomenout.